Ich möchte die Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken, das wir bisher noch wenig diskutiert haben, und zwar die Frage des Lärms.